Ich finde es auch gut, dass wir jetzt einen 45 Fuß Container auf Lkw transportieren dürfen. Das war vorher nicht möglich, und das ist das, was neben 40 Fuß Containern heute auf den Straßen international schon unterwegs sein muss, wenn wir den Verkehr abwickeln wollen. Über 80 der Verkehre gehen über die Lkw, und darum ist es wichtig, auch die Effizienz auf der Straße zu erhöhen. Was ich nicht gut finde, ist, dass heute die Klarstellung nicht Zustimmung gefunden hat, dass solche Lkw natürlich über Grenzen fahren dürfen. Es gibt keinerlei europäisches Gesetz, das verbietet, dass irgendein Transportmittel im Binnenmarkt über die Grenze fährt. Es gab nur Irritationen. Deshalb wäre es gut gewesen klarzumachen, dass längere Lkw, wenn beide Mitgliedstaaten damit einverstanden sind, auch offiziell die Grenze passieren dürfen. Wir brauchen in Zukunft den Lkw Verkehr. Wir wollen natürlich mehr auf Schiene und Wasserstraße haben, aber wir brauchen die Lkw unbedingt für den Binnenmarkt.